Señor Presidente, en nombre de la Comisión Europea me gustaría darle las gracias por haber organizado este debate con tanta celeridad. Desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, las inversiones directas en el extranjero, y en particular la protección de esas inversiones, son competencia exclusiva de la Unión Europea, lo que significa que la Unión Europea tiene al mismo tiempo el derecho y la responsabilidad de actuar en defensa de las inversiones de la Unión Europea.

Necesitamos analizar esa medida en el marco de una serie de medidas proteccionistas tomadas por el Gobierno argentino en los últimos meses, como, por ejemplo, amplias medidas para convertir las licencias de importación en no automáticas. Ya hemos señalado esas medidas proteccionistas a la Organización Mundial del Comercio, junto con más de una docena de países. Ahora estamos analizando qué acciones adicionales necesitamos tomar contra estas medidas proteccionistas, incluyendo la vía del mecanismo de resolución de disputas comerciales.

Les puedo asegurar que la Comisión Europea analizará la situación cuidadosamente y recordará vigorosamente a Argentina sus obligaciones dentro del Derecho internacional, contemplando todos los medios disponibles para ello.